a pesar de las exigencias al señor Tsipras para que haga en cuarenta y ocho horas todo lo que no les fue exigido a los Gobiernos griegos de los últimos veinte años a pesar de las negativas consecuencias del monetarismo ciego, que se impuso en el momento de creación de la zona del euro.

Financiación, crecimiento real, reestructuración de la deuda, reformas cuatro ámbitos de decisión inmediata y exigente, cuatro cuestiones para la implicación activa y comprometida de la Unión Europea. El domingo próximo es el punto de partida histórico de una nueva etapa de construcción en común de reconstrucción, si se prefiere, para Grecia